bölmóði og svartsýni sér ekkert ljós ekkert nema myrkur framundan það er ástæða til að hafa áhyggjur af því orðanotkunin sem hér hefur farið fram úr þessum ræðustól er líka til þess að hafa áhyggjur af hér er talað um að stefna ríkisstjórnarinnar sé helstefna gegn heimilum og fyrirtækjum hvernig er hægt að nota svona orð hvaða orð mundu háttvirtir þingmenn nota ef hér væri nú allt í kaldakoli í þjóðfélaginu það eru notuð orð eins og að ríkisstjórnin hafi ekkert fram að færa og það sé hirðuleysi og yfirsjón í kringum hana allt þetta sem stjórnarandstaðan er að segja um hirðuleysi

framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks á sínum tíma er það helstefna gegn heimilum og fyrirtækjum virðulegi forseti að verðbólgan hefur ekki á síðastliðnu eina og hálfa ári sem þessi ríkisstjórn hefur starfað ekki verið lægri í þrjú ár er það helstefna gegn heimilum og fyrirtækjum að stýrivextir hafi verið lækkaðir úr átján í sjö prósent er það helstefna gegn xxxxstjórn ég bara spyr er það helstefna gegn heimilum og fyrirtækjum að atvinnuleysi er miklu miklu lægra heldur en spáð var ekki tuttugu prósent eins og sumir í stjórnarandstöðunni spáðu ekki tíu prósent heldur komið niður í sjö og hálft prósent er það helstefna gegn heimilunum að kaupmátturinn hefur minnkað nei sannarlega ekki virðulegi forseti við skulum reyna að skiptast hér á skoðunum af einhverju raunsæi þannig að fólkið hér úti í samfélaginu taki mark á okkur taki mark á okkur það er ekki hægt að taka mark á svona málflutningi þegar hagvísar í samfélaginu sýna allt annað heldur en að stjórnarandstaðan hér er að benda á við eigum að geta skipst á skoðunum af raunsæi og í takt við sannleikann í samfélaginu það er ekkert allt algott í samfélaginu núna þó við sjáum að mikið er á uppleið og margt hafi breyst á jákvæðan veg landið er að rísa eins og fjármálaráðherra segir það er ýmislegt sem þarf að taka á í atvinnumálum og í stöðu heimilanna en það er ekki svona svartsýni og bölmóður framundan eins og stjórnarandstaðan bendir á ég vil meina það að heimilin í landinu og fyrirtækin í landinu þurfi á allt öðru að halda héðan úr þessu virðulega húsi heldur en þennan bölmóð hér er verið að setja fram og talað um sem staðreyndir að ríkisstjórnin sé að skatta sig út úr vandanum stórfelldar skattahækkanir og svo framvegis hvað segir það okkur virðulegi forseti þegar niðurstaðan er sú að gjaldamegin hefur verið tekið á miklu meira með miklu afgerandi hætti heldur en nokkurn tímann að því er skattana varðar við þurfum að tala um að sjötíu og átta prósent hafi náðst gjaldamegin og tuttugu og tvö prósent tekjumegin skattabreytingar sem við erum að fara í nú átta milljarðar á næsta ári gerir lítið meira heldur en að vega upp það sem skatttekjur hafa minnkað eða skattstofnar þannig að við skulum nú tala út frá sannleikanum virðulegi forseti

skoðunum við stjórnarandstöðuna en mér finnst fráleitt að við séum að ræða alvarleg málefni þjóðarinnar út frá svona samsetningu eins og stjórnarandstaðan hefur sett fram ég ætla bara að láta það verða mín síðustu orð virðulegi forseti að við getum í vetur átt betri og sanngjarnari og eðlilegri samskipti saman um stöðu mála í samfélaginu heldur en út frá svona mér liggur